frú forseti þessi tillaga sem hér liggur fyrir er flutt af okkur þingmönnum í vestnorræna ráðinu háttvirtur þingmaður önnu kristínu gunnarsdóttur hjálmari árnasyni sigurrósu þorgrímsdóttur guðrúnu ögmundsdóttur sigurjóni þórðarsyni ályktun vestnorræna ráðsins er svohljóðandi vestnorræna ráðið beinir þeim tilmælum til landstjórnar færeyja landstjórnar grænlands og ríkisstjórnar íslands að þær móti sameiginlega stefnu í ferðamálum fyrir vestur norðurlönd sem svæði ráðið beinir þeim tilmælum til stjórnvalda landanna að hin sameiginlega stefna feli meðal annars í sér að sameiginlegri markaðssetningu vestur norðurlanda sem ferðamannasvæðis verði efld vestnorræna ráðið mælist jafnframt til að stjórnir landanna geri áætlun um aukið samstarf um ferðamálamenntun á vestur norðurlöndum á ferðamálaráðstefnu vestnorræna ráðsins í maniitsoq sjötta til níunda júní síðastliðnum var mikill einhugur um að vestur norðurlönd ættu eftir megni að vinna saman að því að auka fjölda ferðamanna í löndunum jafnframt voru menn sammála um að mikilvægi þess að skilgreina á hvaða sviðum ferðamála væri hagkvæmt fyrir löndin að vinna saman sameiginleg stefna vestnorrænu landanna mun tryggja meiri athygli alþjóðlegra ferðamálafrömuða og stuðla að því að tryggja að markaðshlutdeild vestur norðurlanda verði meiri en nú er vestur norðurlönd geta boðið ferðamönnum upp á margs konar einstæða upplifun sem ekki er að finna annars staðar í heiminum en nauðsynlegt er af þeim sökum að þessi lönd kynni meir en nú er upp á hvað þau hafa að bjóða það er mikilvægt að mikilvægt að einn liður í sameiginlegri vestnorrænni stefnu og markaðssetningu verði samstarf um menntun starfsfólks í ferðaþjónustu meðal annars með því að gefa því kost á að sækja sér menntun gegnum fjarkennslu ráðið álítur að slík samvinna tryggi starfsfólki í vestnorrænni ferðaþjónustu bestu skilyrði í daglegu starfi sem kostur er á það er löng hefð fyrir samvinnu milli vestur norðurlanda á sviði ferðaþjónustu löndin geta haft hag af því og ég veit ekki betur en mikill vilji sé til þess að halda því samstarfi áfram í vestnordenturist ég vil rifja það upp að það eru sennilega eins þrettán ár síðan að við tókum upp með skipulegum hætti nánari samstarf en áður á sviði ferðaþjónustu annars vegar á milli okkar íslendinga og grænlendinga og síðar ári síðar milli okkar og færeyinga ég var samgönguráðherra á þeim tíma og þá lögðum við einnig mikla áherslu á að ungt fólk bæði frá grænlandi og færeyjum gæti komið hingað til íslands til þess að kynna sér hvernig við stæðum að ferðaþjónustu hér heima og einnig til að afla sér menntunar á því sviði ég hygg að sú starfsemi hafi gefið mjög góða raun ég vil leggja til frú forseti að þessari tillögu verði vísað til utanríkisnefndar